Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo di aggiungere in agenda un dibattito su un diritto fondamentale il diritto all'identità digitale. La rete è uno spazio nel quale si manifesta, ormai, sia l'attività pubblica sia lo svolgimento della vita privata ed è quindi arrivato, colleghi, il momento di porre delle tutele concrete ai diritti della persona. Quanto avviene sul web ha infatti delle dirette ripercussioni sulla vita reale e dobbiamo quindi fare in modo che chiunque possa avervi accesso alle stesse condizioni e con le stesse tutele di tutti gli altri cittadini. La neutralità della Rete è un principio di fondamentale importanza che permette di assicurare l'uguaglianza anche nel mondo virtuale. L'Unione deve intervenire e non si tratta più di una questione rimandabile. Il diritto fondamentale dell'accesso a Internet costituisce, infatti, la premessa per poter fruire delle opportunità che la Rete offre ma, una volta ottenuto l'accesso, ognuno, ogni singolo cittadino europeo deve essere protetto e riconoscibile. Per questo vogliamo che il nostro Parlamento affronti il tema del diritto fondamentale all'identità digitale. A questo si collegano, infatti, una serie di diritti, quali il diritto alla protezione dei dati personali, riconosciuto anche dalla Carta di Nizza come diritto fondamentale e il diritto all'oblio. Chiedo quindi a quest'Aula di approvare l'inserimento di un dibattito con risoluzione sul punto per il prossimo mercoledì mattina.